Yo espero que usted repase cuáles son las conclusiones de los inspectores que no existe ningún tipo de exceso, sino equilibrio y una obligación inexcusable de evitar el contrabando de tabaco.